Pane předsedající, víte, já jsem často vnímán v tomto shromáždění jako kritik stávajících politik v oblasti životního prostředí, ale v případě vody se rozhodně a velmi silně připojuji ke všem svým předřečníkům. Voda jako zdroj, voda jako světový problém, její ubývání, nedokonalé nakládání s vodou, nedostatečná ochrana vod v některých částech světa je velmi závažným problémem. Takže velmi silně podporuji jak probíhající konferenci, podporuji i návrh usnesení, řeknu s jednou drobnou výjimkou. Nám se snad možná omylem do usnesení dostala věta, že prohlašujeme, že voda je společným bohatstvím celého lidstva, což je pravda, a že by tudíž neměla být zdrojem zisku. Víte, kdybychom podpořili tuto větu, tak jsem přesvědčen, že to může velmi vážně ohrozit vodní hospodářství ve většině členských zemí, a proto velmi silně podporuji pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber a další, na doplnění slova nelegitimního zisku.